et à leur protection correcte que nos entreprises se différencient et peuvent conquérir des marchés et vendre leurs produits. C'est donc grâce à ces marques que l'innovation a trouvé une valeur monétaire.

Je pense que ce système européen des marques fonctionne plutôt bien, même si, comme pour beaucoup d'autres secteurs, pour vivre encore mieux et vivre avec son temps, il doit être modernisé.

sous cette législature. Au Conseil compétitivité en décembre, j'ai dans cet esprit demandé aux États membres d'accélérer la discussion en la portant au niveau politique. Mais en dépit de tous nos efforts, les vôtres et les miens, et même si une grosse partie du travail a déjà été accomplie, il est clair aujourd'hui qu'un accord politique avant la fin de votre mandat est désormais techniquement impossible du côté du Conseil.

Dans ce contexte, votre volonté de vous prononcer en plénière sur la position de votre commission JURI constitue, de mon point de vue aussi, la meilleure façon de faire avancer ce dossier. Malgré quelques points qui sont encore en débat, la Commission soutient en effet ce rapport dans ses grandes lignes, et je pense qu'il constitue une bonne base de départ pour les négociations qui devront s'engager dès que possible, dès que le Conseil se sera lui même prononcé. S'agissant de la directive, je suis heureux que le Parlement partage globalement l'objectif d'une plus grande harmonisation des procédures nationales, telle que la réclament vivement les utilisateurs et les propriétaires de marques. Certains États membres je le sais bien trouvent que l'on va trop loin et que leur système est utile aux petites et moyennes entreprises parce qu'il apporte déjà une bonne assistance aux propriétaires de marques. À ces États qui disent Attention de ne pas aller trop loin, je veux dire, et je veux répondre, que la question est sans doute plus complexe que cela! Je rencontre de très nombreuses petites et moyennes entreprises qui veulent aussi déposer des marques pour se développer et qui considèrent que leur activité leur vie est inutilement compliquée par des procédures nationales trop complexes ou divergentes d'un pays à l'autre.

Vous connaissez bien la position de la Commission.

Voilà pourquoi je répète ici devant vous ce que j'ai dit au Conseil j'espère que vous pourrez soutenir, finalement, le niveau d'ambition que je vous ai proposé sur cette question des biens en transit. La proposition de la Commission veut autoriser les propriétaires de marques à faire saisir des biens contrefaits, y compris lorsqu'ils transitent simplement sur leur territoire douanier.

Mais, Mesdames et Messieurs les députés, je vous le dis très franchement et avec beaucoup de force nous ne pouvons pas nous permettre que l'Union européenne devienne ou reste une sorte de plaque tournante de la contrefaçon mondiale. Il y a derrière cette contrefaçon des centaines de milliers d'emplois qui sont détruits en Europe, sans compter que certains produits contrefaits sont dangereux pour la sécurité ou pour la santé publique. C'est pourquoi, je le répète, nous ne pouvons pas nous permettre que l'Union européenne le marché unique soit un territoire considéré par toutes les autres régions du monde, d'où proviennent ces contrefaçons, comme une sorte de plaque tournante. Voilà notre position. S'agissant du règlement, vous le savez, les points sensibles sont avant tout institutionnels et financiers. S'agissant du financement de la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux, la Commission est ouverte à l'augmentation proposée du plafond de financement des projets de coopération. En revanche, il nous semble également important de remédier au problème de l'accumulation structurelle d'un surplus budgétaire important au profit de l'OHMI, en contradiction évidente avec l'acte de base. C'est une situation qui est difficilement justifiable sur le moyen ou le long terme. La réforme de la gouvernance de l'OHMI est une autre pierre d'achoppement dans ce dossier. L'OHMI a été explicitement inclus dans le champ d'application de l'approche commune sur les agences décentralisées qui lie votre Parlement, le Conseil et la Commission.

Finalement, sur la question des redevances qui est une question clé je suis très reconnaissant à la commission JURI d'apporter son soutien aux montants et à la structure que nous avions proposés. Notre objectif est que les entreprises payent uniquement ce qui correspond à leurs besoins réels. C'est le principe nouveau d'une redevance par classe de produits, et non plus d'un forfait trois classes. Nous devons en effet profiter de cette modernisation pour faire baisser les prix d'enregistrement. Quand une entreprise, notamment une petite et moyenne entreprise, ne souhaite enregistrer qu'une ou deux classes de produits, il n'est pas normal, me semble t il, de la faire payer pour trois classes!